Anstatt im Sinne effizienten Krisenmanagements das Scheitern des Stabilitätsmechanismus einzugestehen, hat die EU nur das Risiko für alle vervielfacht. Zum anderen darf bezweifelt werden, ob eine Opposition ehemaliger Gaddafi Minister wirklich an Demokratie interessiert ist. Höchst beunruhigend ist für mich die Identifizierung des militärischen Oberbefehlshabers der libyschen Rebellen als langjähriger CIA Agent. Schließlich zeugen AKW Stresstests, die freiwillig und ohne Konsequenzen durchgeführt werden sollen, vom Brüsseler Realitätsverlust.